Hvala za vaš odgovor, gospod minister. Zdaj oba se strinjava, da morajo biti otroci deležni, različnih prilagoditev v šoli, s čimer bi jim omogočili lažji, učni proces. Zdaj, vemo, da so knjige, vemo tudi, oziroma pred osmimi leti smo brali, da je nekje deset let star fantek napisal eno takih knjig primernih za dislektike. Najprej eno in pol kasneje še drugo. Zanima me, koliko učbenikov in delovnih zvezkov je pa prilagojeno tem dislektom, dislektikom koliko učbenikov za dislektike je kupilo ministrstvo? Če bi jih otroci imeli, ne bi imeli težav pri branju. Tudi učiteljem bi bilo iz tega vidika dosti lažje. Glede na število teh otrok bi moralo ministrstvo resno razmisliti o vključitvi prilagojenih učbenikov za te otroke. Pa še dodam tukaj, da, gospod minister, zaradi neustrezne pomoči in neustreznega gradiva za te otroke, je pogosto, ponavljanje razreda, ker se jim ne prilagodi učnega načrta. Pa da ne bomo govorili samo o otrocih, tudi odrasli se srečujejo s to hibo, za zaradi katere imajo lahko težave pri zaposlitvi. Zanima me, kdo poskrbi za dislektike po šolanju. Ali so naši delodajalci dovolj razumevajoči, da bi zaposlili dislektika? Čeprav imajo težave z branjem in pisanjem, naj bi bili ob primernih prilagoditvah zelo uspešni pri svojem delu. Ali mogoče imate na ministrstvu kakšen tak primer? Hvala.